Das hat man nicht immer, und ich habe das sehr geschätzt.

Insbesondere zu dem Punkt der Lebensmittelspekulationen haben sie sich sehr intensiv eingebracht. Auch der Berichterstatter das will ich hier nochmals unterstreichen hat sich darauf eingelassen, das ist nicht selbstverständlich. Es ist ja auch nicht immer einfach und bequem gewesen.

Das tut dem Parlament gut, wenn so eine wichtige Geschichte ein bisschen aus diesem Haus herauskommt.

Das wird aber die Erfahrung zeigen müssen, und dann wird man da nacharbeiten müssen. Was wir zum Hochfrequenzhandel gemacht haben, finde ich sehr unterstützenswert, das kann ich und ich glaube auch der Großteil meiner Fraktion aus vollem Herzen unterstützen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber an dem Punkt ist uns wirklich gemeinsam etwas Gutes und Brauchbares gelungen. Zu den Provisionen Da kann ich mich auch nur dem anschließen, was schon gesagt worden ist. Das scheint mir auch noch ein Punkt zu sein, an dem noch ein bisschen nachzujustieren ist.